Madame la Présidente, chers collègues, nous pouvons nous autocongratuler ici sur le grand consensus, mais nous restons quand même en vase clos commissaire à l'environnement, ministres de l'environnement, quels sont les poids de l'environnement à la Commission et dans les Conseils, dans les gouvernements?

Moi même, je n'étais pas du tout favorable à la mise en place de cette commission parce que je pense que, pour isoler quelque chose, il n'y a rien de tel que de créer une nouvelle commission.

Peut être que si nous l'avions introduit dans les politiques européennes, nous n'en serions pas ici actuellement.

Mais si, Monsieur le rapporteur, c'est un projet politique que vous présentez, puisque c'est une réorientation totale des politiques européennes, au niveau agricole, au niveau de la pêche, au niveau des transports. Alors, oui, il faut être plus ambitieux, et nous attendons des résultats.